Herr Präsident! Mit Risikoteilungsinstrumenten kann die Beteiligung des privaten Sektors an der Finanzierung wichtiger Projekte in von der Krise betroffenen EU Ländern verbessert werden, um Arbeitsplätze und Wachstum zu sichern.

Ich finde das alles gut und sehe dies auch als Chance.